Señor presidente, queridos colegas, en primer lugar, quería aprovechar esta oportunidad porque no sé si la tendré más adelante —para felicitar a Federica Mogherini por su excelente trabajo y su compromiso estos cinco años.

Sobre la cuestión de Ucrania, yo creo que no debemos olvidar que este debate nos afecta a todos los países de la Unión Europea, porque quizás se tiene la tendencia a pensar que es un problema que solo afecta a nuestros amigos de la Europa Central y Oriental. De la misma manera que, por ejemplo, la gestión de los flujos migratorios no debe ser solamente una cuestión por la que se preocupen los países de la frontera sur. Es importante que pensemos en Europa, en el marco de solidaridades cruzadas. Este debate es muy importante también para salvaguardar la estabilidad política de toda la región, mantener una política de vecindad sólida y permitir que, si Ucrania quiere realmente tener una perspectiva europea, pueda democráticamente avanzar en esta dirección.